kæru landsmenn það er ekki innstæða fyrir sjálfshóli forustumanna ríkisstjórnarinnar enda er atvinnumálaráðherrann í litlu jafnvægi að týnast í umræðu um sjálfstæðisflokkinn og háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar eru búnir að finna sér nýjan leiðtoga barack obama guð láti gott á vita forsætisráðherrann talar um árangur í atvinnumálum ekkert er fjær lagi hver sem hefur aðgang að alnetinu getur farið á vef hagstofunnar og séð að störfum hefur fækkað milli mánaða á þessu ári og fækkað frá sama tíma í fyrra skýringin á minna atvinnuleysi liggur í því að fólk hefur farið af vinnumarkaði og hefur til dæmis leitað fyrir sér í útlöndum beinn kostnaður vegna atvinnuleysis er gríðarlegur og samsvarar í það minnsta níutíu og fimm milljörðum á kjörtímabilinu

við gætum til dæmis byggt nýjan spítala við gætum keypt í hann ný tæki við gætum greitt árlegan kostnað við ellilífeyri örorkulífeyri aldurstengda örorkuuppbót barnalífeyri og brýna sjúkrameðferð erlendis á einu ári eru framlög í atvinnuleysistryggingasjóð tapaðar skatttekjur vegna brottfluttra og atvinnulausra nær fimmtíu milljarðar króna það er yfir fjörutíu prósent af tekjuskatti einstaklinga forsætisráðherra hreykir sér af árangri í skuldamálum heimilanna á sama tíma og yfirdráttarlán heimilanna eru hærri en nokkru sinni fyrr í sögu íslenskrar þjóðar forsætisráðherra bætir um betur og segir að skuldir heimilanna hafi orðið til fyrir bankahrun þrátt fyrir að forsætisráðherra sé ekki alltaf nákvæmur er það rétt að fólk sem tók til sín lán á árinu tvö þúsund og átta er í langmestum erfiðleikum hver lánaði nú til húsnæðiskaupa árið tvö þúsund og átta það var einn aðili sem lánaði það ár og setti met í útlánum hvaða banki skyldi það nú hafa verið jú það var íbúðalánasjóður ráðherrann sem fór með þann sjóð þáverandi félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir hreykti sér af því í fjölmiðlum að hafa náð að auka lán úr sjóðnum það fólk sem tók jóhönnulánin í góðri trú árið tvö þúsund og átta er ekki í góðri stöðu í dag um leið talar forsætisráðherrann um að þjóðin sé bjartsýn það er alveg rétt þjóðinni er að aukast bjartsýni vegna þess að það eru kosningar í vor en hvað er til ráða hvernig getum við aukið verðmætin hér á landi það er gert með því að treysta fólki gefa íslendingum tækifæri til að nýta þau tækifæri sem þetta land hefur upp á að bjóða það viðhorf núverandi valdhafa að atvinnulífið sé óvinur kemur beint niður á fólkinu í landinu þvert á það sem margir halda eru yfir níutíu prósent fyrirtækja í landinu lítil og meðalstór og öll fyrirtæki hafa einhvern tímann verið lítil skattpíning einstaklinga og fyrirtækja kemur beint niður á vaxtarbroddum í þjóðfélaginu við þekkjum viðhorf vinstri manna til sjávarútvegs óvissan og skattgleðin í þeim málaflokki kemur langverst niður á smærri fyrirtækjum í greininni og þeim sem þjónusta hana sem og sjómönnum og landverkafólki stöðvun framkvæmda í umhverfisvænum orkuiðnaði kemur niður á fjölda fyrirtækja til dæmis í bygginga og tæknigeiranum og hefur ýtt undir landflótta tækni og iðnaðarmanna og nú skal stíga á þann vaxtarbrodd sem hefur séð fjölda íslendinga farborða um allt land sjálfa ferðaþjónustuna án nokkurs fyrirvara á að hækka skatta á þá grein með slíkri hörku að hagfræðistofnun háskóla íslands telur að það gæti þýtt fækkun ferðamanna um fjörutíu og átta

fækkun ferðamanna þýðir að færri íslendingar geta starfað við þessa grein fækkun ferðamanna þýðir gjaldþrot lítilla fyrirtækja flóknara er málið ekki góðir íslendingar við verðum að hlúa að fólkinu í landinu við verðum að hlúa að atvinnulífinu við gerum það með því að einfalda skattkerfið lækka skatta og taka af alvöru á skuldavanda heimilanna við verðum að gefa fólki frelsið til athafna